A Foglalkoztatásügyi Bizottság véleményírójaként szeretném megköszönni a nagyszerű együttműködést a jelentéstevővel, aki azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a kohéziós politikát körüljárja olyan szempontból, hogy hogy lehetne javítani, mik azok az akadályok, amik akadályozzák a jobb felhasználást, és mik azok a körülmények, amiken javítani kell mindenképpen, hogy a felhasználás, az abszorpció jobb legyen, hatékonyabb legyen ezeknek az alapoknak a felhasználása. Azt hiszem, hogy a Foglalkoztatásügyi Bizottságnak a hatáskörébe elsősorban az Európai Szociális Alap tartozik, amelynek a feladata pontosan a válság idején rendkívül nagy, hisz prioritásként kell kezelni a munkanélküliség csökkentését. Ezzel kapcsolatban úgy érzem, hogy a jelentéstevő joggal emelte ki azt, hogy probléma van a társfinanszírozással, mert hisz a megszorító intézkedések nyomán bizony nemcsak a kormányoknak, hanem a helyi vállalkozásoknak, a helyi önigazgatásnak is problémája van előteremteni azokat az eszközöket, amik a társfinanszírozáshoz szükségesek.